Monsieur le Président, Madame le Premier ministre, merci pour la présentation de votre programme. Au cours du semestre dernier, ce Parlement a adopté un rapport sur la lutte contre la pauvreté. Nous sommes tous, ici, conscients que le phénomène s'aggrave en Europe avec les différentes mesures d'austérité prises dans divers États membres, alors qu'un passage précise que ces mesures ne peuvent porter atteinte à l'emploi et à la protection sociale. Dans ce contexte, quels sont les éléments du programme de votre présidence qui permettront de soutenir le commissaire Andor dans ses efforts pour réaliser l'objectif de réduction du nombre de pauvres en Europe de vingt millions? Le volet budgétaire me semble particulièrement important. Le rapport recommande je cite la poursuite et un soutien budgétaire accru du programme européen permettant de contribuer aux différents aspects de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Comment voyez vous la concrétisation de cette recommandation au travers des négociations sur le futur cadre financier pluriannuel? Viendront aussi sur la table, notamment, deux sujets la pérennisation au delà de 2013 du programme d'aide alimentaire aux plus démunis et le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.